Voorzitter, ik werd ongeveer twee jaar geleden gealarmeerd door cijfers over de enorme groei van gestroopte neushoorns in Zuid Afrika.

Dertig tot veertigduizend olifanten per jaar worden er nu gestroopt. Zo'n tien procent van de totale populatie. Maar niet alleen deze grote beesten, ook tijgers, gordeldieren, slangen, reptielen, vogels en zelfs planten en bomen. Voorzitter, één ding werd mij duidelijk onze natuur is vogelvrij verklaard en wordt volledig geplunderd. De grootste oorzaak daarvan is de toegenomen welvaart in Zuidoost Azië. Dat heeft een markt van illegale wildlife producten opgeleverd van meer dan 15 miljard euro jaarlijks. Daarmee is het de vierde illegale handel in de wereld geworden. Na drugs, namaakproducten en mensenhandel komt wildlife crime Om dat te bestrijden heb ik een jaar geleden een eigen Europees actieplan opgesteld en dat aan de Europese Commissie voorgelegd. Ik ben er blij om dat de Europese Commissie daar elementen van heeft overgenomen. Onder andere heeft dat het afgelopen jaar geleid tot een overeenkomst met China om samen te werken aan het bestrijden van wildlife crime Maar Voorzitter, dat is bij lange na niet voldoende. Dat blijkt ook weer uit de laatste cijfers van 2013. Ook vorig jaar is helaas wildlife crime weer explosief toegenomen. Ik had het over honderd neushoorns in 2009, driehonderd in 2010 in Zuid Afrika. Het afgelopen jaar waren het er al duizend. Het blijft maar toenemen, ondanks alle inspanningen van ngo's, rangers ter plaatse, organisaties als Europol, Interpol, UNEP, TRAFFIC en vele, vele andere. Dus Voorzitter, de conclusie is duidelijk. Als wij niet heel snel radicale maatregelen nemen om deze illegale praktijken te stoppen, is het straks afgelopen met de meest iconische soorten die op aarde in het wild rondlopen. Daarom heb ik het initiatief genomen voor deze mondelinge vraag met resolutie. Ook omdat de rol van Europa groot is. Het gaat niet alleen maar om Afrika en Azië. Ik zal u zeggen waarom. Allereerst hebben wij een hele sterke morele verplichting om deze massale slachting te bestrijden, en die is niet onbelangrijk. Ten tweede en dat is ernstig spelen onze lidstaten helaas ook een grote rol in deze handel, zowel als bestemming alsook als doorvoerhaven. Ik zal u wat cijfers geven uit 2012 in Nederland. Daar werden op een gegeven moment 600 kilo gordeldier onderschept, of vijftig slagtanden in één zending.

Het geeft ook aan dat het om heel veel verschillende soorten gaat. Expertise én capaciteit is zijn nog altijd veel te klein in Europa. Ik wil dus heel graag dat de Europese Commissie een veel grotere rol daarin gaat spelen. In de derde plaats, Voorzitter, heeft wildlife crime een enorme sociale impact. De ontwrichtende werking maakt hele gebieden instabiel. Het gemakkelijk verdiende geld is aantrekkelijk voor velen, net als bij drugshandel. Het kan de miljarden aan ontwikkelingshulp nutteloos maken. Wat moet er gebeuren? Allereerst vind ik het belangrijk dat de Europese Commissie samen met de lidstaten met een eigen actieplan komt, concreet en ambitieus. Zoals ik al zei, in de lidstaten moeten de expertise en de capaciteit uitgebreid worden, zowel voor opsporing als ook voor de rechterlijke macht. En ook met veel hogere straffen. Criminelen komen nu veel te gemakkelijk weg. We moeten deze misdaad als georganiseerde misdaad beschouwen en het ook zo aanpakken, zoals we ook de drugshandel aanpakken en vele andere georganiseerde misdaden. Veel hogere prioriteit.

Zo ernstig is het. Absoluut noodzakelijk. We moeten gebruik maken van het Europese handels en ontwikkelingsbeleid om wildlife crime tegen te gaan.